Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que han intervenido y a quienes han trabajado —a Sandrine Bélier y al resto—, y también quiero pedir su comprensión y su capacidad de flexibilidad para que este documento pueda salir adelante. Este es un documento que se enmarca en un sistema internacional, y esto debe aclararse, y lo he explicado ya en mi Grupo, precisamente para conseguir que apoye este documento.

Este documento es un documento internacional y, por tanto, como tantas veces, tenemos que aceptar entrar en ese sistema. Y yo quisiera que la Comisión fuera sumamente fuerte y que mi Grupo político pueda apoyar este documento. Entiendo que el Protocolo de Nagoya es justo es justo que se compense a los países de origen

Pero también digo que este es un documento que todavía no está maduro. Estamos en un proceso, hay que apoyar el proceso, pero tenemos que tener en cuenta que todavía faltan instrumentos y bases para que se pueda implementar correctamente. ¿A qué me refiero?

Por tanto, creo que la Comisión debe ser sumamente fuerte a la hora de desarrollar una política de investigación en este sentido y un apoyo a esta línea, que, por lo demás, va a crear muchas expectativas en muchos pueblos y, en cambio, va a crear mucha incertidumbre en las empresas.